Señor Presidente, al comienzo de su intervención, el señor Swoboda ha ironizado sobre los datos comparados de crecimiento y empleo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Triste ironía, porque allí son robustos, son positivos, y aquí son o negativos o raquíticos. En realidad, en la Unión Europea hay más de diez países que tienen una tasa de desempleo tan elevada que no conseguirán bajarla del diez por ciento hasta dentro de un par de décadas.

Muestra que la política exclusiva de austeridad no ha dado los resultados positivos que otras políticas están dando en otros lugares.

Allí se toman las decisiones de un día para otro cuando se alcanza un acuerdo político rápido. Es verdad que los Estados Unidos han vivido también el llamado shutdown es decir, que han estado paralizados durante un buen número de meses. Pero volvamos a la Unión Europea. Todavía hoy se está discutiendo el mecanismo de resolución bancaria y no sabemos si se alcanzará un acuerdo en el próximo Consejo. Pero los datos muestran que el Fondo Único de Resolución no llegará hasta dentro de una década o hasta 2026. Con ese calendario, es difícil afrontar una unión bancaria realmente comprensible para el resto de las economías mundiales.